með bréfi dagsettu fimmtánda október síðastliðinn hefur forseti óskað eftir því við stjórnskipunar og eftirlitsnefnd samanber ákvæði áttunda töluliðar fyrstu málsgreinar þrettándu greinar þingskapa að hún fjalli um skýrslu ríkisendurskoðunar um stuðning við atvinnu og byggðaþróun